Gospođo predsjednice, usmeno pitanje kolege Cutaşa, u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, odražava brigu Europskog parlamenta za daljnjim aktivnim promicanjem suradnje glede provedbe tržišnog natjecanja na međunarodnoj razini. Europska unija ima bilateralne sporazume o tržišnom natjecanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Kanadom, Japanom i Južnom Korejom, a upravo ovaj recentan sporazum sa Švicarskom bit će daljnji doprinos reguliranju ovoga važnog aspekta, ključnog aspekta unutarnjeg tržišta Europske unije i jednakih šansi za sve na tom velikom tržištu. Smatram da je ova vrsta sporazuma o suradnji u tržišnom natjecanju vrlo dobrodošla s obzirom na globalizirano gospodarsko okruženje gdje treba sprečavati kartele i prekograničnim pravnim mjerama.